Parce que la tendance haussière des prix agricoles était présentée par beaucoup comme durable et que les agriculteurs ont sans doute beaucoup trop investi en 2008 et au début de 2009, beaucoup parce qu'un certain retard s'est accumulé depuis le début des années

Mais n'a t on pas trop oublié, au cours de ces vingt dernières années, que les denrées agricoles sont d'abord des denrées alimentaires et que nous avons besoin, aux deux extrémités de la chaîne, d'une certaine stabilité des prix?